Par conséquent, en matière de bénéfice pour l'agriculture française, on repassera.

La combinaison entre l'accord avec le Mercosur, les quotas d'importation qu'on vient d'accepter pour le Canada et cet accord là va détruire littéralement notre élevage bovin. Nous sommes exportateurs de produits agroalimentaires, mais notre agriculture française et particulièrement les petits et moyens paysans sont en train de mourir, et je ne veux pas que ça continue.